Frau Präsidentin! Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz hat sich auch eingehend mit der Frage SEPA beschäftigt, weil es hier auch sehr stark um Verbraucherschutz geht.

Es ist eine sehr gute Sache, dass wir den Verbrauchern und Verbraucherinnen sagen können, dass hier im Bereich der Finanzmärkte auch an sie gedacht wird, dieser Eindruck ist nicht immer so präsent. Grenzen beim Zahlungsverkehr sind Grenzen in Europa.

Das ist eine ganz wichtige Frage, gerade auch für kleine und mittlere Unternehmen. Aber nicht nur für die, sondern auch für die Verbraucher, die mobil sind, die im Urlaub sind, die Überweisungen tätigen wollen.

Sehr viele haben Angst vor dieser neuen SEPA Nummer, vor der neuen IBAN, weil sie ihnen zu lang vorkommt. Wenn man ihnen aber klar und deutlich sagt, wie sie zusammengesetzt ist, dann ist es gar nicht so schwierig und so kompliziert.